Wereldwijd maken mensen zich zorgen over het voortbestaan van walvissen. Velen zijn boos op Japan, want ondanks een verbod heeft Japan de afgelopen maanden opnieuw ruim 300 walvissen gedood, waaronder 200 zwangere dieren. De grootste dieren van onze planeet, worden met grof geschut bejaagd. Nadat ze langdurig zijn achtervolgd, worden de uitgeputte dieren met exploderende harpoenen beschoten, harpoenen die zich diep in het vlees boren. De zwaargewonde dieren worden aan boord getakeld en met geweerschoten omgebracht. Deze lijdensweg duurt vaak meerdere uren.

Als we echt iets willen doen tegen de walvisjacht, dan praten we niet verder over een handelsverdrag zolang Japan deze gruwelijke en onverantwoorde illegale walvisjacht voortzet.